Chciałbym poruszyć następującą kwestię. Pełnię w Parlamencie funkcję wiceprzewodniczącego Podkomisji Praw Człowieka i ta podkomisja zajmuje się między innymi szczegółowo sytuacją w Kolumbii. Zgadzam się z panem komisarzem, że następuje tam pewien postęp i chciałem bardzo mocno wesprzeć to, co zaczęła Unia robić, czyli że nie tylko mówimy o przestrzeganiu praw człowieka, ale także wtedy, kiedy się dyskutuje o porozumieniach o charakterze handlowym, staje to praktycznie na wokandzie dnia.